nt kliimamuutused, hiljuti sõlmitud kliimakokkulepe Pariisis ja selle kokkuleppe täitmine, samuti tuumarelva leviku tõkestamine, terrorismivastane võitlus, linnastumine ja energiajulgeolek. Ometi on valdkondi, kus tuleb kindlasti rohkem pingutada, et leida ühist keelt. Pean äärmiselt oluliseks teha rohkem koostööd julgeoleku ja kaitsepoliitika teemadel, eriti arvestades nt Ukrainas toimuvat ja ka terrorismivastast võitlust. Hiina tuge on vaja Da'eshi vastases võitluses. Hiina on juba ka omal nahal kogenud Da'eshi võikaid kuritegusid ja on oluline, et Hiina osaleks aktiivselt rahvusvahelises koostöös olukorra lahendamiseks Süürias, Iraagis ja Liibüas. Küberjulgeoleku valdkond on mitte ainult kasvav julgeolekuprobleem, vaid ongi juba täna väga oluline valdkond, kus tuleb tegutseda ühiselt. Hiinal on oluline roll Aasia regiooni julgeoleku ja stabiilsuse tagamisel, seetõttu on oluline, et pinged Lõuna Hiina merel väheneksid ja leitaks rahumeelseid lahendusi teiste sealsete piirkonna riikidega. Hiina on ka üks väheseid, kes suudab mõjutada Põhja Koread. Kindlasti me loodame, et Hiina teeb seda senisest aktiivsemalt ja see viib muidugi laiemalt inimõiguste teema juurde ka Hiinas.